Wojciech Jakowiec przybył do nas z Fatimy i Santiago de Compostela na nogach, jako pielgrzym, który udaje się do Asyżu na spotkanie z Benedyktem XVI dnia 27 października i niesie wszystkim przesłanie pokoju, przypomnienie o wartości cywilizacji życia, które powinno być jak sądzę pamiętane również przez wspólnotę